Señor Presidente, vamos a seguir desde mi Grupo las indicaciones del ponente, señor Bové, porque, señores de la Comisión y del Consejo, ustedes saben perfectamente que este acuerdo va a beneficiar a las multinacionales europeas y a las personas que concentran la propiedad en Marruecos, que son muy pocas, entre ellas la Casa

Este acuerdo se va a convertir en un verdadero tsunami para la pequeña y mediana producción agraria, aquí y allí. Y ustedes siguen sin tener en cuenta, a pesar de la primavera árabe, lo que debería tenerse en cuenta como fundamental en relación con el comercio, que es la calidad democrática y social de los productos.

Siguen en la calle, pero ustedes ni ven ni oyen, porque a las únicas que quieren privilegiar es a las multinacionales europeas de la alimentación, que llevan a la ruina a la pequeña y mediana producción mediterránea —en general en Europa— y a la pequeña y mediana propiedad de Marruecos, que, por cierto, es muy

¿Otra vez, señores de la Comisión y del Consejo, otra vez van a vulnerar el Derecho internacional?

¿No les importa que incluyan un territorio que no es de Marruecos?

Señores, un poquito más de dignidad y más respeto al Derecho internacional.